Veniamo da un no secco al nostro progetto di Unione da parte di un importante Stato, da cui ci aspettiamo responsabilità e pretendiamo responsabilità. Vediamo, giorno dopo giorno, crescere la sfiducia dei nostri cittadini verso questa Europa. Come lei stesso riconosce, chiediamo a lei e alla Commissione, ma soprattutto al Consiglio, un deciso salto di qualità servono ambizione, concretezza e obiettivi definiti. Occorre agire urgentemente su alcune priorità sicurezza, immigrazione, lavoro e tutela del risparmio. Sulla sicurezza, occorre una decisione netta bene la polizia di frontiera europea, che va rafforzata ulteriormente, Presidente, ma necessitiamo di un nostro esercito e soprattutto di una politica estera davvero comune. Questa azione è necessaria solo ed esclusivamente per continuare a mantenere molti anni di pace, che sono il risultato principale di 60 anni del nostro stare insieme. La disoccupazione, in particolare quella giovanile, in Europa ha superato il 20 e nel mio paese sfiora il 40. Il piano di investimenti sta dando i suoi primi risultati bene il rafforzamento da lei annunciato, magari triplichiamolo, Presidente! Stimoliamo gli investimenti, facendo così ripartire crescita ed occupazione. La tutela del risparmio va garantita. Crediamo con il bail in di aver davvero tutelato tutti i cittadini, o solo il bilancio dello Stato? All'Europa, come ha detto lei, servono concretezza e risposte rapide da dare ai cittadini non servono né corse in avanti, né direttori, né vertici a tre. Presidente Juncker, Commissari, questo è il momento di agire con forza e con decisione.